Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a renunțat, sper pentru scurt timp, la unul dintre principiile pe baza cărora este fondată egalitate între membrii săi. Consiliul JAI a lăsat în suspensie aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, deși cele două state au îndeplinit toate criteriile tehnice, conform evaluărilor experților. Refuzul unui ministru olandez de a respecta o promisiune asumată de Uniune prin tratele de aderare mi se pare o măsură exagerată. Aceasta în condițiile în care consider că cetățenii Olandei au încredere în România, cât timp investitorii olandezi se clasează pe primul loc în țara mea cu capitaluri subscrise de 5,37 miliarde de euro în aproape patru mii de firme controlate majoritar. Aducerea în discuție a unor criterii suplimentare pentru aderarea la Schengen este profund injustă și decredibilizează construcția comunitară, mai ales atunci când regulile asumate de comun acord sunt modificate în timpul jocului.